Vážený pán predsedajúci, v stredu budeme rokovať o vplyve premiestňovania výroby v súvislosti s prípadom spoločnosti Embraco, keď bola presunutá výroba z Talianska na Slovensko, za čo sme si vyslúžili medzinárodnú kritiku. Je v takýchto prípadoch dôležité nabádať ku sociálnej zodpovednosti firiem a podporovať rozvoj priemyslu v Európskej únii.

Lenže tak, ako firmy na Slovensko prichádzajú, tak z neho aj odchádzajú a zanechávajú za sebou spúšť. Príklad vo firme BodetHorst vo Vrbovom veľká časť z vyše tristo zamestnancov musela práve podať hromadné výpovede, lebo ide do konkurzu.

Na rozvoj dostala až päť a pol milióna dotácií z rozpočtu Slovenskej republiky.

V apríli vyhlásila, že na Slovensku končí a presúva sa do Nemecka a Rumunska.

Ale je nemysliteľné, že opúšťa Slovensko s nevyplatenými mzdami a pohľadávkami.

Samozrejme, za jej krachom môže byť aj zlé hospodárenie, lenže nemožno súhlasiť, že firmy po sebe niekde zanechajú dlhy, odídu a my ich podporujeme v podnikaní v inej krajine.